Cher collègue, je crois qu'il faut être de bonne foi.

les écoles sont bombardées, la population civile est terrorisée et aujourd'hui Donetsk est en feu.